næsta spóla herra forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan stjórnarráðs íslands frumvarp þetta er liður í áformum ríkisstjórnarinnar um að endurskipuleggja stjórnarráðið og ráðuneytin innan þess að þau geti betur sinnt sínum margþættu og mikilvægu verkefnum tónninn var gefinn í fyrsta lagi með breytingum á lögum um stjórnarráð íslands sem samþykktar voru á sumarþinginu í júnímánuði síðastliðnum en þar var kveðið á um sameiningu landbúnaðar og sjávarútvegsráðuneyta nöfnum heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytis annars vegar og félagsmálaráðuneytis hins vegar breytt til að endurspegla fyrirhugaðan flutning málefna á milli ráðuneytanna og hagstofa íslands lögð niður sem ráðuneyti í öðru lagi er þetta frumvarp lagt fram vegna breytinga á ýmsum sérlögum sem þarf að gera vegna tilfærslu málefna milli ráðuneyta í þriðja lagi verða lögð fram sérstök frumvörp um hagstofuna sem ríkisstofnun og er það mál á dagskrá hér á þessum fundi um keflavíkurflugvöll í tengslum við flutning málefna sem tengjast vellinum í sambærilegt horf og almennt gildir í stjórnsýslunni og um breytta verkaskiptingu og tilflutning málefna frá heilbrigðisráðuneyti til félags og tryggingamálaráðuneytis í fjórða lagi verður síðan reglugerð um stjórnarráð íslands breytt en þar er að finna nákvæma verkaskiptingu milli ráðuneyta gildistaka allra þessara breytinga er að meginstefnu miðuð við næstkomandi áramót markmiðið með þessari endurskipulagningu á stjórnarráði íslands er einfaldari stjórnsýsla og að skyldum málefnum sé skipað undir eina stjórn ráðuneyti og ríkisstofnanir sem í hlut eiga verði fyrir vikið öflugri og skilvirkari einingar þessi vinna hefur einnig sýnt að það eitt að ákveða flutning málefna milli ráðuneyta getur falið í sér sóknarfæri menn byrja að leita að möguleikum til að hagræða hugsa tilhögun mála upp á nýtt og skoða frá grunni hvernig stjórnsýslu ríkisins verði sem best háttað í þágu almennings frumvarpið sem hér er mælt fyrir felur í sér nauðsynlegar lagabreytingar aðrar en þær sem fluttar verða í sérstökum frumvörpum eins og ég áður sagði lagðar eru til nauðsynlegar lagabreytingar til samræmis við fyrirhugaða tilfærslu málefna milli ráðuneyta má segja að þar sé fyrst og fremst um formlega og einfalda breytingu að ræða á heitum ráðherra í sérlögum af ýmsum toga þannig háttar til í þremur fyrstu þáttum frumvarpsins sem kveða á um fyrirhugaðan flutning sveitarstjórnarmála frá félagsmálaráðuneyti til samgönguráðuneytis fyrirhugaðan flutning ferðamála frá samgönguráðuneyti til iðnaðarráðuneytis og fyrirhugaðan flutning alferða frá samgönguráðuneyti til viðskiptaráðuneytis í fjórða þætti frumvarpsins eru lagðar til breytingar á lögum um búnaðarfræðslu vegna fyrirhugaðs flutnings menntastofnana landbúnaðarins frá landbúnaðarráðuneyti til menntamálaráðuneytis jafnframt eru ákvæði um viðurkenningu námsframboð og prófgráður þessara stofnana færð til samræmis við gildandi rammalög um háskóla númer sextíu og þrjú tvö þúsund og sex búfræðslulög munu hins vegar áfram gilda sem sérlög um skólana með hliðstæðum hætti og sérlög sem í gildi eru um einstaka ríkisháskóla um þessar mundir er unnið að endurskoðun sérlaga um opinbera háskóla áfram verður unnið að þeirri endurskoðun og samræmingu sem mælt er fyrir um í ákvæði til bráðabirgða með gildandi rammalögum um háskóla til að tryggja aðkomu landbúnaðarins að rannsóknarstarfsemi skólans munu sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra og menntmálaráðherra standa í sameiningu að gerð rannsóknarsamnings við skólann til þriggja til fimm ára á grundvelli laga um háskóla þá verða hundrað sextíu milljónir króna af framlagi til rannsókna við skólann vistaðar áfram hjá sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneyti sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneyti munu í samráði við bændasamtök íslands og menntamálaráðuneyti semja sérstaklega við skólann til þriggja til fimm ára um rannsóknir í þágu landbúnaðar fyrir andvirði þeirrar fjárhæðar í fimmta þætti frumvarpsins er lagt til að stjórnsýslulegt forræði og ábyrgð á skógrækt ríkisins og landgræðslu ríkisins færist frá landbúnaðarráðuneyti til umhverfisráðuneytis samhliða þessum breytingum eru gerðar tillögur um lagabreytingar til að einfalda framkvæmd dýraverndar með búfé og til að tryggja betur sjónarmið umhverfisverndar við innflutning á dýrum áfram verður unnið að endurskoðun laga um búfjárhald og laga um dýravernd til að skýra valdmörk og einfalda stjórnsýslu í málaflokknum samkomulag er á milli viðkomandi ráðuneyta um að fjármunir til verkefnisins bændur græða landið sem ætlaðir eru til uppgræðslu á heimajörðum bænda og eru nú á fjárlagalið landgræðslunnar verði á forræði og fjárlagalið sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytis ráðuneytið mun gera samning til þriggja ára um að landgræðslan annist framkvæmd og eftirlit með þeim verkefnum á sama hátt og stofnunin hefur gert til þessa þá munu sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra og umhverfisráðherra standa í sameiningu að gerð rannsóknarsamnings við rannsóknastöð skógræktar ríkisins á mógilsá til þriggja til fimm ára um rannsóknir í þágu skógræktar í fyrsta sinn á árinu tvö þúsund og átta fjármunir til hagnýtra rannsóknarverkefna á sviði landbúnaðar sem nú er viðfangsefni núll fjórar milljónir og þrjú hundruð tuttugu og eitt þúsund hundrað og tíu rannsóknarstöð skógræktar ríkisins á mógilsá verða áfram hjá sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneyti gert er ráð fyrir að sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytið í samráði við bændasamtök íslands og umhverfisráðuneyti geri samning til þriggja ára við skógrækt ríkisins um rannsóknastöðin að mógilsá annist tilteknar rannsóknir í þágu landbúnaðar fyrir að minnsta kosti andvirði þeirrar fjárhæðar árlega með sama hætti og verið hefur til þessa í sjötta þætti frumvarpsins er að finna tillögur um lagabreytingar vegna fyrirhugaðs flutnings vatnamælinga frá iðnaðarráðuneyti til umhverfisráðuneytisins vatnamælingar sem nú eru hluti af orkustofnun verða færðar til nýrrar stofnunar ásamt núverandi starfsemi veðurstofu íslands

í sjöunda þætti frumvarpsins er gert ráð fyrir því að heiti landbúnaðarstofnunar verði breytt í matvælaeftirlitið og að hún fari með verkefni sem verið hafa hjá fiskistofu og matvælasviði umhverfisstofnunar og snerta hennar málefnasvið sú sameining mun auka samhæfingu og bæta eftirlit á öllum stigum matvælaframleiðslu en einnig efla samkeppnisstöðu og orðspor íslenskrar matvælaframleiðslu á mörkuðum er þetta gott dæmi um þau tækifæri sem leynast í því þegar verkaskipting milli ráðuneyta er endurskipulögð gert er ráð fyrir að starfsmenn sem ráðnir hafa verið hjá matvælasviði fiskistofu og matvælasviði umhverfisstofnunar haldi störfum sínum og óbreyttum starfskjörum hjá matvælaeftirlitinu í áttunda þætti frumvarpsins er lagt til að málefni er varða nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins verði flutt frá viðskiptaráðherra til iðnaðarráðherra samkvæmt reglugerð um stjórnarráð ísland eru nýsköpun og tækniþróun á meðal þeirra verkefna sem falla undir verksvið iðnaðarráðuneytisins málefni nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins hafa hins vegar heyrt undir viðskiptaráðuneytið til þessa nýsköpunarsjóður er hluti af stærri heild en hann er veigamikill þáttur í stuðningskerfi atvinnulífs starfsemi hans þarf því að taka mið af heildstæðri stefnumótun um nýsköpun og atvinnuþróun á árinu tvö þúsund og sjö voru samþykktar breytingar á lögum um nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins en samhliða því frumvarpi var samþykkt frumvarp um opinberan stuðning við tæknirannsóknir nýsköpun og atvinnuþróun með því er nýsköpunarsjóður atvinnulífsins tengdur við stefnumótun í málefnum rannsókna nýsköpunar og atvinnuþróunar og í ljósi þessa þykir eðlilegt að málefni sjóðsins heyri undir iðnaðarráðuneytið í níunda þætti frumvarpsins er að finna breytingar sem leiða af tillögu um að einkaleyfastofa og hugverkaréttindi önnur en höfunda réttur svo sem einkaleyfi vörumerki og hönnunarvernd heyri undir viðskiptaráðuneytið áfram er gert ráð fyrir því að málefni er snúa að hönnun heyri undir iðnaðarráðuneytið í tíunda þætti frumvarpsins eru lagðar til breytingar sem leiða af flutningi málefna er varða fasteignir frá dómsmálaráðuneyti til viðskiptaráðuneytis en gert er ráð fyrir því að forræði á lögum um fasteignakaup og lögum um sölu fasteigna fyrirtækja og skipa færist til viðskiptaráðuneytisins fyrsta janúar tvö þúsund og átta

að þegar málefni eru færð milli ráðuneyta skuli stjórnsýslumál sem ólokið er við flutninginn færast til hins nýja ráðuneytis við undirbúning frumvarpsins í hlutaðeigandi ráðuneytum hefur verið haft víðtækt samráð við þær stofnanir sem hluta eiga að máli hvað varðar nánari útlistun á tilfærslu málefna og rökin fyrir breytingum í einstökum atriðum vísa ég til athugasemda við frumvarpið legg ég síðan til virðulegi forseti að máli þessu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar